Gospođo predsjednice, uzrok pogrešaka i nepravilnosti u primjeni EU prava u državama članicama često je nedostatak vremena i velik broj različitih propisa za čije je pravovremeno transponiranje i implementaciju potreban veći administrativni kapacitet u državama članicama. Europska komisija bi trebala izdvojiti više vremena i resursa za praćenje, educiranje i informiranje kako bi proces preuzimanja bio što kvalitetniji, a države članice bi trebale više pažnje posvetiti nadzoru implementacija. Procjena učinaka propisa je izuzetno važan mehanizam koji omogućava da se u startu uoče održivost i mogućnost provedbe propisa te da se kvalitetno utvrdi vremenski rok potreban za implementaciju s obzirom na fiskalne mogućnosti država članica.